Een jaar geleden had niemand kunnen denken wat deze overeenkomst zou losmaken en hoe ze het symbool is geworden voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Cynici zullen stellen dat de symboliek van deze gezamenlijke ondertekening een provocatie is naar Rusland en dat wij hiermee interveniëren in de Russische invloedssfeer. Daar ben ik het absoluut niet mee eens.